tvær utandagskrárumræður fara fram í dag hin fyrri hefst klukkan ellefu að loknum dagskrárliðnum óundirbúinn fyrirspurnatími og er um áform um breytingar á fiskveiðistjórnarlöggjöfinni málshefjandi er háttvirtur þingmaður einar k guðfinnsson sjávarútvegsráðherra jón bjarnason verður til andsvara hin síðari hefst klukkan ellefu þrjátíu þegar að lokinni fyrri og er um flutning á málefnum fatlaðra málshefjandi er háttvirtur þingmaður þorgerður k gunnarsdóttir félags og tryggingamálaráðherra guðbjartur hannesson verður til andsvara umræðurnar fara fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og standa í hálfa klukkustund hvor forseti vill vekja athygli á því að gert er ráð fyrir hádegishléi til þingflokksfunda milli klukkan tólf og þrettán